Gospođo predsjedavajuća, svjedoci smo već višemjesečnog, višegodišnjeg kulturocida i genocida. Islamska je država osvojila velik dio teritorija i čini genocid, čini kulturocid kojemu moramo stati na kraj. Palmira i Mazen Darwish su dva simbola Sirije, Palmira kao svjetska baština, UNESCO ova baština, a Darwish kao čovjek sa svojim pristalicama, kao čovjek koji se bori za novu Siriju, za slobodu Sirije i za demokraciju u Siriji. Mi smo ovdje dužni, osim govora koje držimo i konsenzusa kojega imamo oko svih ovih pitanja, poslati jasnu poruku da je vrijeme da se stane na kraj svim ovim zločinima koji se događaju pred našim očima.